Hvala, gospod minister, za te odgovore. Veste, nisem najbolj zadovoljen z vašimi odgovori, ker imam občutek, da vas nekdo zavaja pri teh vseh zadevah, ampak v zvezi s tem bom še povedal naslednje zadeve. Upam, da boste res bolje gospodarili z državnimi prostori, kot so vaši predhodniki. Če omenjena stavba ne bo v dveh letih dobila uporabnikov, bo se bo začela rušiti, kot se je v Krškem rušil že dom upokojencev in na koncu je tam travnik. Res je, da mnogim ustreza, da je zadnja leta mnogo manj policijskih kontrol ob cestah, saj namesto njih postavljajo prazne avtomobile ali pa kar kartone, iz pol, ki so narisani makete policije. A res je tudi, da je ljudem čudno, da sta v Krškem na razpolago menda samo dve patrulji, in če mora ena na en konec občine, druga pa na dvajset do trideset kilometrov oddaljen kraj na drugem delu Občine Krško, je mesto z atomsko elektrarno brez policije. Še bolje bi bilo, pa, bi bilo če bi nam vrnili policijsko upravo, saj je čudno, da ima regija s tako pomembnimi objekti, ki sem jih prej našteval, tožilstvo in sodišče, policijske uprave pa nima. Razprave ne bom predlagal, saj ne bi imelo smisla dokler ne bomo dobili neodvisnih in svežih podatkov o finančnih in drugih posledicah reorganizacije.